S narastajúcim množstvom a významom elektronickej komunikácie rastie aj dôležitosť sieťovej a informačnej bezpečnosti, a preto by bolo možno vhodné zvážiť kreovanie takejto inštitúcie s dlhším mandátom, ako je navrhovaných päť až sedem rokov. Pretrvávajúca improvizácia a dohadovanie sa o zmysluplnosti agentúry iste poznačili aj jej prácu v doterajšom období. Z nezávislého hodnotenia činnosti agentúry od roku 2004 nám vyplynuli odporúčania na jasnejšie vymedzenie úloh a cieľov agentúry a primerané nastavenie rozpočtu.